Sociálne podniky ponúkajú možnosti riešenia sociálnych problémov, pomáhajú riešiť následky finančnej krízy a cenným spôsobom prispievajú aj k plneniu cieľov Stratégie 2020. Podporila som správu, pretože sa domnievam, že nariadenie o európskych fondoch sociálneho podnikania môže vytvoriť lepšie podmienky pre vytvorenie právneho rámca rôznym investičným fondom, ktoré požiadajú o povolenie udeliť im označenie Európsky fond sociálneho podnikania. Zároveň očakávam, že predkladané nariadenie vytvorí nielen jednotné pravidlá pre Európsky fond sociálneho podnikania, ale zabezpečí aj zosúladenie doterajších dvoch smerníc Európskeho parlamentu, ktoré obsahujú pravidlá upravujúce investičné fondy a ich správu a pravidlá uplatniteľné pre investorov v týchto fondoch.